Pane předsedající, já jsem také tento návrh, který byl předložen, podpořil, a to z několika důvodů. Zaprvé, sledujeme zde skutečně jasnou podporu Ukrajině jako státu. My jsme schválili asociační dohodu a mimo jiné i zvýhodněný přístup na evropský trh, což je jedna ze součástí této asociační dohody. My musíme podporovat Ukrajinu, já se k tomu plně hlásím, myslím si, že je to v zájmu obou dvou celků, to znamená jak ukrajinského společenství, tak i Evropské unie jako takové. Včera bylo v rámci diskuse vyjasněno, že určité obavy a mezery, které vyplývaly z předloženého návrhu, byly odstraněny. Chci poděkovat panu komisaři Hoganovi, že tak skutečně učinil. Byly odstraněny obavy ohledně dodržování zásad welfare tedy ochrany práv zvířat, sanitární a fytosanitární požadavky byly promítnuty do toho návrhu. Samozřejmě vnímám, že jsou zde zájmy i evropských zemědělců, ale podpora Ukrajiny je prioritní.